Nachdem eben ja leider 14 von 15 blauen Karten unter den Tisch gefallen sind, wollte ich den Kollegen López Aguilar fragen, ob er mir erklären kann, warum der Kollege Weber, der die EVP vertritt, sich für Recht und Ordnung einsetzt, aber nicht bereit ist, dass die EVP oder er zumindest die EVP in eine Richtung bringt, zumindest einen seriösen juristischen Prüfauftrag nach Artikel 7 Absatz 1 vorzunehmen, was ja eine saubere Lösung des Falles wäre. Sie sind ein ehemaliger Justizminister und eine erfahrene Person, vielleicht können Sie mir erklären, warum der Kollege Weber das nicht unterstützt.